Meine Frage Wie sehen Sie eigentlich, dass die Fraktionen und die europäischen Parteien die Chance geben, verschiedene Kandidaten zu nominieren, und dass sie dann auch dementsprechend gewählt werden?